Și eu am susținut acest raport, din cu totul alte considerente decât colega mea. Mi se pare una dintre radiografiile serioase ale unei inegalități de gen care persistă încă pe piața muncii și, în mod specific, pe piața serviciilor. 10 din cele 130 de profesii considerate accesibile tuturor pe piața muncii sunt ocupate de femei, în general cele cu o joasă calificare, ceea ce, după părerea mea, este un semnal de alarmă pentru accesul și pentru un anumit tip de pauperizare a femeilor pe piața muncii. În plus, faptul că sunt relevate diferențele salariale care persistă în acest domeniu mi se pare absolut semnificativ. Cert este însă că, dincolo de aceste constatări, soluțiile preconizate în raport, dar și soluțiile preconizate în opțiunile Comisiei nu sunt cele care să dea un răspuns la soluționarea acestei probleme și cred că, adoptând astfel de rapoarte, nu facem decât să tragem semnale de alarmă asupra unor realități de foarte multă vreme, ceea ce poate pune în dificultate atât abordarea noastră, cât și a Comisiei în materie.